Señor Selimovic, sí, desde luego, en lo que se refiere no solamente a las energías renovables, sino a la necesidad de las interconexiones, la Comisión abandera, como no había realmente liderado nunca, la necesidad de hacer esas conexiones.